Wielokrotnie wypowiadałem się w trakcie debat w Parlamencie Europejskim na temat polityki związanej z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, którą bardzo mocno wspiera Parlament Europejski i Komisja Europejska.

Niestety, te uwagi licznych posłów, wskazujących na negatywne aspekty radykalnych ograniczeń emisji dwutlenku węgla, nie są brane pod uwagę przez Komisję Europejską. I tak dowiadujemy się, że kolejne wielkie zakłady przemysłowe z Niemiec, z Polski planują przeniesienie produkcji do krajów dawnego Związku Radzieckiego, czy nawet do Afryki, czy Ameryki Południowej.